Ich hätte mir auch gewünscht, die Kommission hätte den Vorschlag früher gebracht, sodass wir mehr Zeit für Beratung gehabt hätten.

Ich glaube, wir müssen eines zur Kenntnis nehmen.

Und wenn diese Dienstleistungen verschwinden, dann würden sich die Verbraucher beschweren. Deshalb glaube ich, das, was wir erreichen können und erreichen müssen, ist die Transparenz auf dem Markt. Der Verbraucher muss wissen, was er zu erwarten hat. Der Verbraucher muss auch das bekommen, was er bezahlt hat. Transparenz ist wichtig, aber eine Überbehütung halte ich für falsch und nicht angemessen!